Wir gemeinsam mit den Polen, Griechen, Franzosen und anderen haben die Aufgabe, das Leben gerechter, sicherer und besser zu machen gemeinschaftlich und nicht intergouvernemental. Deshalb die Frage an Sie Wie wollen Sie die Gemeinschaftsmethode stärken und nicht das entsprechende Feilschen mit Blick auf nationale Egoismen im Rat?

Die Frage bleibt Wenn es kein verpflichtendes Bekenntnis zu gemeinsamen Werten und Zielen gibt, bleibt das solidarische Europa auf der Strecke.

Rosa Luxemburg hat einmal formuliert, unmissverständlich Die Freiheit des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Freiheit aller.